Nous avons la charge et la responsabilité de porter l'intérêt des Européens et de prôner, dans la négociation et la position commune que nous trouverons avec le Conseil et la Commission, une approche qui soit à la hauteur de ce qu'attendent les citoyens européens dans leur ensemble, et de ce qui peut contribuer à enrichir et à apporter le maximum de bénéfices à l'ensemble des citoyens et des secteurs européens.

J'étais moi aussi à Nagoya et je sais que le mandat que nous avions pour le Conseil, pour la Commission, dans la négociation avec l'Union africaine, avec l'ensemble des pays tiers, était de ne pas accepter la rétroactivité.

Il s'agit de décider qu'au moment où s'appliqueront le règlement et le protocole de Nagoya, une seule règle prévaudra pour l'ensemble des acteurs économiques de l'Union européenne. La question de la nouvelle utilisation est véritablement une question de sécurité juridique, pour permettre d'éviter des distorsions de concurrence au sein même de l'Union.

J'espère que mon exemple a été assez clair. Quand nous parlons de nouvelle utilisation, il ne s'agit pas d'appliquer le protocole de Nagoya aux anciennes utilisations, à l'accès, etc.,